při schvalování směrnice o vysílání pracovníků, to je skutečně ukázka. Já se osobně domnívám, že Evropa potřebuje chránit především před protekcionistickými opatřeními členských států a před sociálním dumpingem ze třetích zemí.

Ta mohla alespoň malým krůčkem přispět k funkčnějšímu trhu tím, že by zmírnila administrativní překážky. Ukázalo se však, že i odbourávání těchto překážek může být některými státy bráno jako útok na jejich trh práce. Proto jsem ráda, že alespoň tomuto návrhu z balíčku služeb dáváme šanci, a věřím, že společný rámec pro provádění testu proporcionality pro všechna povolání, včetně zdravotnických, přispěje k odbourávání překážek pro větší mobilitu osob, ale zároveň také přispěje k posílení jistoty a kvality prováděných profesí na vnitřním trhu. Děkuji a doufám, že tento návrh bude schválen.